J'attends d'abord de nos dirigeants qu'ils s'assurent que toutes les parties, y compris les États Unis, respectent leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris et financent adéquatement la lutte contre le changement climatique.

J'attends encore qu'ils prennent des mesures fortes et coordonnées pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, symboles de cette mondialisation dont nous avons parlé hier matin, qui creusent les inégalités que nos concitoyens ne supportent plus et alimentent cette crise de confiance. J'attends enfin de nos dirigeants qu'ils laissent de côté les petites mesures comptables et prennent enfin la mesure de la révolution technologique qui nous submerge, avec ses bienfaits et ses risques. Sans réflexion au niveau global, il n'y aura pas de stratégie efficace vis à vis de l'intelligence artificielle ou du génie génétique. Ensemble, il nous faut rebâtir les fondations de notre maison commune.